Signor Presidente, onorevoli colleghi, negli ultimi tre anni l'Europa ha speso, ha buttato, qualcosa come oltre 20 miliardi di euro di faticose tasse dei cittadini europei in politiche folli di accoglienza. Allora è doveroso chiedersi quali sono stati gli effetti? Le risposte sono sotto gli occhi di tutti più povertà, più insicurezza, più delinquenza, più attentati. Allora serve riflettere se i 20 miliardi spesi in questi tre anni sono stati una cura o hanno alimentato la malattia del problema. Bisogna riflettere se i 20 miliardi di un bottino così ricco sono stati un elemento che ha alimentato il business dell'accoglienza, che ha determinato gli effetti negativi di questa accoglienza. E direi che sbagliare è umano ma perseverare è diabolico, quindi è fondamentale smettere di buttare denaro pubblico nell'accoglienza criminale e continua e cambiare politiche. Dico sì a tendere la mano, a investire in aiuto a 2 euro al giorno nei paesi di provenienza